Predsedujoči, hvala za besedo. Saj ne bom dolg. Tudi bi se fokusiral na kratko, glede dvojnega statusa upokojencev. Torej, z neurejenim dvojnim statusom upokojencev ostajajo odprte določene anomalije. In jaz bi opozoril tukaj na dve. Ena se nanaša na področje zasebnega varovanja, kjer imajo ogromno kadrovskih težav. Vsi dobro vemo, da jih omejuje tudi zakonodaja, kajti tam ne morejo opraviti tega njihovega dela drugače kot z redno zaposlitvijo, torej ni mogoče opraviti dela tudi v sklopu s šest oziroma devetdeset ur začasnega ali občasnega dela. Ker kadra ni, bi to lahko opravljali pravzaprav seveda ob izpopolnitvi nekih zakonskih pogojev, tisti kader, ki pa to zna, to so recimo upokojeni Trenutno iz zakonodaje in pa situacija taka, da tega ti v danem trenutku, in kot se zdi, tudi v prihodnje ne bojo želeli početi, ker se, bi moral ustaviti izplačila svojih pokojnin in se redno zaposliti, to pa je za njih seveda nesprejemljivo. Če pa bi ostala določba, ki omogoča, po treh letih, izplačilo stoprocentne pokojnine pa bi se mnogo njih odločilo za to delo in s tem, varnostne agencije ne bi imeli več tako veliko kadrovsko težavo, kot jo imajo, in posledično bi bila varnost proti državi boljša. Da pa je problem še večji, tudi če bi se policist, ki je izpolnil pogoje za pridobitev do starostne pokojnine s tristodevetindevetdesetega člena, ponovno zaposlil oziroma vztrajal še naprej v delu, mu na podlagi tega predloga zakona ne bi pripadalo niti štirideset odstotkov pokojnine. Zakaj, zato ker mu tudi danes ne pripada dvajset odstotkov, ne. In vsi vemo, kakšna je kadrovska problematika v Slovenski policiji, pač tudi ne samo v tam, tudi v pri pravosodnih policistih. Stanje na področju varnosti, zlasti v pričakovanih izzivih, ki prihajajo in nas čakajo tako pri varovanju državne meje kot tudi sicer pri varovanju ljudi in njihovega premoženja, bo vse slabše, če ne bomo poskrbeli za ustrezen kader. In ko bojo policisti pri petdeset plus letih imeli pogoje za, njihovo upokojitev, takrat pa seveda imajo tudi največ znanja in izkušenj in bojo odhajali v pokoj, ostajajo za njimi velike vrzeli. In sedaj, ko imamo priložnost, da bi jih na ustrezen način zadržali v službi, tega ne bomo storili in sprašujem se, zakaj. Zdaj, če bi ta novela resnično spodbuja podaljševanje delovne aktivnosti, tega zagotovo ne povzroča pri policistih. Situacija pri v policiji glede na prejemanja dvajset odstotkov pokojnine je neurejena in neenotna. Nekateri, ki so pogoje izpolnili pred do do dva petnajst oziroma enaintridesetega dvanajstega dva petnajst, jo prejemajo, ostali ne, dokler je izpolnijo redne pogoje za upokojitev, in tu se kaže neenakost tako med samimi policisti kot tudi izven. Ne vem, zakaj jim pravzaprav tu ne bi pripadal ta del pokojnine, ko izpolnijo prve pogoje za pokojnino. Zakonodajalec jim je v preteklosti z razlogom priznal beneficijo, zaradi zahtevnosti in odgovornosti tega poklica in tu ni dileme. Če pa kdo ob nastopu pogojev meni, da bi lahko še naprej prispeval in svoje znanje in izkušnje, za ohranjanje varnosti, pa je prav, da je za to tudi nagrajen, zato podpiram aktivnosti, ki bi te stvari enotno uredile. Sedaj imamo izjemno priložnost, da z majhnim dejanjem uredimo velik problem in izboljšamo kadrovsko situacijo tako v policiji kot pri pravosodni policiji, ker menda da tudi tam situacija ni rožnata in, nenazadnje tudi izboljšamo varnost in situacijo države, in zato predlagam, da o tem vsi dobro premislimo. Hvala lepa.